Monsieur le Président, finalement, depuis le début de ce débat, il n'y a pas beaucoup de collègues pour considérer que cet accord ne porte pas, d'une manière ou d'une autre, atteinte aux droits fondamentaux des citoyens européens.

Et puis finalement, grignoter un peu nos droits, si on a la contrepartie en matière de sécurité, l'un dans l'autre on peut s'y retrouver. Voilà ce que nous racontons depuis tout à l'heure.

Dans le cadre du système mis en place par la CIA, où il y a eu des prisons secrètes, des transferts illégaux, de la torture, sur notre territoire, qui avons nous trouvé à nos côtés au Conseil, à la Commission, pour mener les enquêtes et trouver les responsabilités?